Spoštovani poslanec, hvala za vprašanje. Res je, ob nastopu mandata me je na mizi ali pa v predalu čakalo veliko število nekih predlogov, kar nekaj od teh se vleče že tri, štiri leta. Moram reči, da takoj po nastopu mandata, praktično prve dni, sem dal večino teh v nujni postopek. Deset smo jih že speljali skozi zakonodajni postopek. Žal samo v enem primeru, ki se je pa vlekel, bom rekel, štiri leta. Tako smo zamudili. Smo dejansko prejeli kazen za to, ki navajate, zadnje je šlo še revidiranje, še nismo sprejeli odločbe sodišča. Tako da mislim, da smo še ujeli zadnji vlak. Tako da na tem delu smo, to pa moram reči, in se v tem delu zahvaliti svoji ekipi na Ministrstvu za finance, naredili veliko. Še nekaj pa je ostalo, se strinjam. In eden izmed zakonov, ki je, je tudi ta zakon o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Tudi ta zadeva se žal vleče že predolgo, vsaj dve leti že zamujamo. In vlada je v prejšnjem mandatu novembra dva sedemnajst določila besedilo predloga zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank ter ga poslala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije. V Državnem zboru je bila opravljena splošna razprava o predlogu zakona, a se je zaradi prenehanja mandatne dobe prejšnjega sklica Državnega zbora zakonodajni postopek za sprejetje tega zakona končal. Začetku novega mandata trinajstega devetega smo takoj pristopili k pripravi besedila zakona za uzakonitev postopka sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti, ki bo v celoti upošteval odločbo ustavnega sodišča dvesto petindevetdeset skozi trinajst. Poudarjam, da bo predlog zakona pripravljen sledeč cilju, da se zagotovi postopek, ki bo omogočal hitrost, gospodarnost in uniformnost odločanja v sporih med nekdanjimi imetniki in Banko Slovenije. Predlog zakona bo vseboval rešitve, ki so oblikovane tako, da bi se kar najbolj zmanjšali stroški postopkov in stroški dela sodišča in zagotovilo čim bolj učinkovito sodno varstvo nekdanjih imetnikov. Pri tem se namenja posebna pozornost ureditvi, ki bo zagotavljala dostop do podatkov, ki jih nekdanji imetniki potrebujejo za pripravo tožbenih zahtevkov, hkrati pa se bo zagotavljalo tudi varstvo osebnih in zaupnih podatkov ter poslovnih skrivnosti, predvsem tretjih oseb, ki s predmetom spora niso neposredno povezane. Predlog zakona upošteva temeljno načelo zakona o bančništvu, in sicer da so nekdanji imetniki upravičeni do odškodnine, če bi če so bili zaradi odločbe Banke Slovenije na slabšem, kot bi bili, če odločbe ne bi bilo. Pri pripravi predloga zakona bodo upoštevane tudi pripombe, ki jih Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora podala na predlog zakona, ki je že bil obravnavan v državnem zboru v prejšnjem mandatu. Zaradi povezanosti strokovno zahtevne vsebine trenutno potekajo intenzivna usklajevanja strokovnih služb Ministrstva za finance in Ministrstva za pravosodje ter dodelava že pripravljenih zakonskih rešitev na način, da bo sodno varstvo nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti učinkovito. Poudarjam, da je priprava predloga zakona, ki bo sledil odločbi ustavnega sodišča ena od naših prednostnih nalog. Načrtuje se, da bo v januarju dva tisoč devetnajst pripravljen osnutek predloga zakona za usklajevanja v skladu s postopkom iz koalicijske pogodbe in nadaljnjo čimprejšnjo javno obravnavo. Po opravljeni javni obravnavi in medresorskem usklajevanju ter proučitvi novoprispelih pripomb in mnenj zainteresirane in strokovne javnosti se bomo zavzemali, da vlada določi besedilo predloga zakona ter ga pošlje v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije v prvem četrtletju leta dva tisoč devetnajst.